Každý občan Európskej únie má mať právo participovať na výhodách, ktoré rozpočet prináša, a má mu priniesť prospech, či už na vnútroštátnej, regionálnej alebo európskej úrovni. Preto je našou povinnosťou zamerať sa najmä na skvalitnenie života našich občanov, na zvýšenie zamestnanosti, eliminovanie nezamestnanosti mladých ľudí, na nárast konkurencieschopnosti a ozdravenie konkurenčného prostredia pre podnikateľov. Musíme minimalizovať byrokratické prekážky a aj týmto podporovať malých a stredných podnikateľov, ktorí sú pre ozdravenie našej ekonomiky mimoriadne dôležití. Rovnako tak musia byť podporované úspešné projekty, ako je napríklad Erasmus.

Jedenásť a pol miliardová medzera vo finančných prostriedkoch, aj keď znížená na 7,5 miliardy, je skutočne veľká a my teraz potrebujeme najmä stabilitu. Musíme zohľadniť obmedzenia, ktoré máme, a preto my, Parlament, musíme v tejto chvíli apelovať na Radu, aby dostála svojim záväzkom za rok